borist hefur svohljóðandi bréf frá starfandi þingflokksformanni samfylkingarinnar steinunni valdísi óskarsdóttur dagsett í dag björgvin g sigurðsson fyrsti þingmaður suðurkjördæmis hefur sagt af sér sem formaður þingflokks samfylkingarinnar